Pri tvorbe európskej legislatívy je potrebné riadiť sa dvoma základnými princípmi práva Európskej únie, a to zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality. Som presvedčená, že do európskeho legislatívneho procesu musíme oveľa významnejšie zapájať aj národné parlamenty jednotlivých členských štátov, nakoľko v súvislosti s kontrolou zásady subsidiarity a proporcionality hrajú významnú úlohu. Európske inštitúcie musia tiež zjednodušiť a zjednotiť snahu v oblasti lepšej tvorby a zjednodušovania právnych predpisov Európskej únie a tiež znížiť administratívne a regulačné zaťaženie. Našim cieľom je zabezpečiť, aby európska legislatíva bola čo najbližšie k občanom a najmä aby jej rozumeli. Nesmieme zabudnúť ani na skutočnosť, že zásada subsidiarity môže viesť k rozšíreniu činnosti Únie v rámci jej právomoci, ak si to vyžadujú okolnosti, alebo naopak, aj k obmedzeniu alebo zredukovaniu príslušnej činnosti, ak už nie je opodstatnená. Subsidiarita sa v tejto súvislosti týka nielen vzťahu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, ale zahŕňa aj regionálnu a miestnu úroveň.